forseti ég vil óska framsóknarflokknum til hamingju í dag talsmaður hans háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir lýsti því yfir að flokksþing framsóknarflokksins hefði tekið upp nákvæmlega sömu stefnu varðandi evrópusambandið og samfylkingin tók árið tvö þúsund og eitt þetta er alla vega framför frú forseti og sýnir það að batnandi mönnum er best að lifa verst er þó að framsóknarflokkurinn hefur tveimur sinnum áður stigið skref í átt að evrópu en jafnan hörfað aftur til baka mig langar því að spyrja háttvirtan þingmann siv friðleifsdóttir hvort hún tilheyri minni hluta innan framsóknarflokksins varðandi þessa skeleggu afstöðu sína um það að nálgast evrópusambandið í öðru lagi langar mig til þess að spyrja háttvirtan þingmann siv friðleifsdóttur nánar út í afstöðu hennar til varnarmála er hún sammála því sem virðist vera meginsamningsmarkmið núv hæstvirts utanríkisráðherra að samningaviðræðurnar gangi út á það að halda hérna þeim fjórum þotum sem nú eru hér í þriðja lagi langar mig til þess að inna hana eftir afstöðu hennar til fangaflutninganna þýska stórblaðið tageszeitung hefur upplýst að miklu fleiri fangaflutningavélar hafa notað ísland en áður var talið eða sextíu og sjö þetta gefur í dag stórblöðum í evrópu tilefni til þess að halda því fram að ísland sé í raun miðstöð slíkra fangaflutninga til landa þar sem hugsanlega er beitt pyntingum mig langar að spyrja háttvirtan þingmann siv friðleifsdóttur hvort hún sé mér sammála eða ósammála um það að það ætti að gefa út fortakslaust bann um að vélar sem vitað er að hafi verið notaðar í þessum tilgangi fljúgi um lofthelgi íslands og eða millilendi á íslandi